Wenn wir an einem Strang ziehen wollen, dann müssen wir die Topics, die Highlights der Europäischen Union gemeinsam tragen, koordinieren, einander zuhören und miteinander reden. Es war eine Parallelveranstaltung, die unnötig war und beiden Kraft genommen hat.

Herzlichen Dank an die Ratspräsidentschaft, an den Kommissar und das Parlament. Ohne die Entscheidung des Parlaments vom Juli hätten wir den Fortschritt über den Sommer und eine Aufsicht mit Biss nicht erhalten. Ohne die Entscheidung des Parlaments vom Juli wäre der EZB Präsident nicht Vorsitzender der Makro Aufsicht.

Ein herzlicher Dank dafür. Zum Dritten, ja zur Europäisierung der Budget Erstellung! Aber wir müssen uns darüber klar sein, das zweite Standbein für die Währungsunion wird nur möglich sein, wenn wir die Wirtschafts und Sozialunion anstreben und die Budgetpolitiken und die Steuerpolitiken als ersten Schritt europäisieren und nicht nur koordinieren.

Europäische Zielsetzung, europäische Zweckbindung, Schaffung des Europäischen Währungsfonds.

Herr Ratspräsident, Sie haben gerade gesagt, das war die erste ernsthafte Aussprache.

Wir wollen, dass die fünf Fragen beantwortet werden Was ist die Bemessungsgrundlage? Was ist der Prozentsatz?

Wer kriegt das Geld und wofür?